Herr Präsident! In den 70er Jahren, in den beginnenden 80er Jahren war die ökologische Blindheit der Weltbank in der Tat ein großes Thema. Damals hat man die gleichen Reden gehört wie hier heute und bestimmte Versprechungen der Weltbank.

Aus verschiedensten Gründen war ich in jüngster Zeit in verschiedensten Ländern, die man Entwicklungsländer nennt. Es war unerträglich! Wo sind denn die ganzen Projekte zu sehen, wo sind die Solaranlagen in den Tropen, wo sind die nachhaltig nutzbaren Wälder im Amazonasgebiet oder auch in Vietnam, wo sind denn Solarpanels und Windräder in Kenia? Nichts ist da, gar nichts ist da!

Man hat sich im Wesentlichen selbst verwaltet, man hat ein paar Großinteressenten in die Hände gespielt, aber nichts vorangebracht. Und dann wundern wir uns, wenn Bürgerinnen und Bürger aus der Dritten Welt vollkommen verzweifelt sagen Ich will nicht mehr in der Karibik leben, ich will in die USA und über das Schlupfloch Martinique in die EU hinein. Wir wundern uns, wenn im Maghreb die Leute jetzt alle zu uns drängen. Da ist doch eine unglaubliche Verlogenheit in dieser Debatte! Man muss doch die Radikalisierung von Millionen Menschen verstehen, die einfach sagen Uns reicht's!.

Wozu haben wir denn die ganzen Ausschüsse hier mit dem Entwicklungsausschuss, der AKP Versammlung und so weiter wenn das Ergebnis nur so ein mattes Papierchen ist, das teilweise in den Schlussfolgerungen hinter die Debatte der späten 70er Jahre zurückfällt? Das ist peinlich.